Am votat și eu în favoarea raportului, deoarece unul dintre obiectivele cuprinse în Agenda consumatorului european este creșterea gradului de informare. Dacă se vor oferi informații clare, atunci vor scădea riscurile la care se expun consumatorii. Fie că vorbim despre alimente sau alte tipuri de produse, sănătatea consumatorului trebuie să fie întotdeauna pusă pe primul loc. Mă îngrijorează mai ales gradul de informare atunci când vorbim despre organismele modificate genetic. Deseori, etichetarea produselor care conțin astfel de organisme nu este corespunzătoare, iar cetățenii nu cunosc eventualele riscuri la care se expun. O altă problemă o reprezintă faptul că unele culturi modificate genetic sunt foarte apropiate de cele normale, iar astfel crește riscul contaminării culturilor convenționale. Există studii conform cărora, în cazul mamiferelor, produsele modificate genetic pot determina schimbări de greutate sau în funcționarea organelor vitale.